Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben einen Binnenmarkt mit offenen Grenzen Freiheit des Kapitalverkehrs und durch die Kombination von 28 überkomplexen Steuersystemen entstehen Schlupflöcher, die dringend geschlossen werden müssen. Ich beglückwünsche die beiden Berichterstatter dazu, dass sie jetzt konkrete Forderungen an die Kommission vorlegen. Und wir von der ALDE Fraktion als Liberale fordern ganz eindeutige Gesetzesvorschläge, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eine gemeinsame Körperschaftsteuerbasis eingeführt wird, damit der Wettbewerb nicht mehr über die Verschiebung der Steuerbasis stattfindet, sondern über Steuersätze. Und wir wollen eben auch einen automatischen, vollständigen Informationsaustausch. Wir wollen auch, dass die BEPS Empfehlungen der OECD verbindlich umgesetzt werden. Es darf nicht so sein, dass das nur Empfehlungen sind, wir brauchen hier eine gemeinsame europäische Rechtsgrundlage.